Kiedy w maju tego roku Komisja wyszła z projektem samodzielnego programu unijnego na rzecz zdrowia na kolejne siedem lat, mieliśmy pierwszą falę pandemii. Już po kilku tygodniach walki z COVID 19 było dla wszystkich jasne, że zabrakło nam w tej walce odpowiednich narzędzi i środków, w tym finansowych. Tylko ostatni cynik może powiedzieć, że system ochrony zdrowia może funkcjonować samą ideą.

Jako Parlament Europejski chcieliśmy na program Europa dla zdrowia większych środków niż Rada, na szczęście w negocjacjach udało nam się w dużej mierze zabezpieczyć na program konkretne pieniądze.

Z lekcji o solidarności wyciągnęliśmy naukę. Jestem mocno zbudowany, gdy teraz, w drugiej fali, państwa członkowskie sobie pomagają. Tu dziękuję władzom niemieckim za pomoc oferowaną w walce o zdrowie pacjentów w całej Europie.